Panie Przewodniczący! Drogie Prawo i Sprawiedliwość, mam dla was złą informację dzisiaj. Jeszcze wolne sądy nie zginęły, póki my żyjemy. Żebyście nie wiadomo jak krzyczeli, żebyście nie wiadomo ile kagańców próbowali narzucić, jakiekolwiek smycze próbowali wprowadzać, to polskie społeczeństwo będzie tak długo wychodziło na ulice, jak długo będzie trzeba, w obronie konstytucji, w obronie praworządności, w obronie ładu konstytucyjnego, i tę solidarność także będziemy pokazywali tu w Parlamencie Europejskim, bo wasze działania, wasza elita, bo dużo mówicie o elitach, jest zagrożeniem nie tylko dla praworządności w Polsce, ale dla całej Unii Europejskiej. Dlatego ostrzegam was, jeżeli będziecie kontynuowali tę drogę, to będziecie jeszcze bardziej osamotnieni i zbliżać się będziecie w kierunku Białorusi i Rosji, bo do takich samych manipulacji sięgacie w Polsce, jak tam w Białorusi i w Rosji.

To wy w Polsce stworzyliście nową neokomunistyczną elitę. Macie media publiczne w swoich rękach, macie parlament, macie prezydenta, macie swoich przedstawicieli w sądach, dlatego naszej solidarności nigdy nie złamiecie.